creo que ellas representan una labor encomiable, representan lo mejor de los valores que tenemos, lo mejor de los valores de la humanidad. Ha transcurrido un año desde el terremoto de Haití y ha llegado el momento, probablemente, de aumentar la efectividad.

Y una vez solucionado, tendremos que afrontar el problema de la vivienda, resolviendo la cuestión de los títulos de propiedad de forma urgente. Además, necesitamos un gobierno legítimo, elegido democráticamente, capaz de negociar. Sé que la situación no es fácil, pero necesitamos esa interlocución, legítima, para acelerar la mejora de la situación de Haití. Y, además, tenemos un problema importante que ya han citado muchos colegas los escombros, que es un gran problema político en sí mismo. Y no debemos dejar de mirar también hacia el futuro para empezar a establecer una estrategia de educación a largo plazo. Lo que ha pasado en Haití probablemente no hubiera pasado si hubiera existido una educación pública y una atención a los menores como tenía que ser.